Aber was ich in diesen Verhandlungen erlebt habe, habe ich in der ganzen Zeit vorher noch nicht erlebt, dass der Rat quasi in einer erpresserischen Art und Weise Vorgaben gemacht hat gegenüber dem Parlament und gesagt hat Friss oder stirb. Dass der Verhandlungsführer des Rats während eines Trilogs aufsteht und rausläuft, habe ich auch noch nicht erlebt. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch genau der Widerspruch zu dem, was heutzutage in Sonntagsreden immer gesagt wird Wir brauchen mehr Europa. Heute morgen haben wir noch einmal darüber diskutiert, dass wir gerade in einer Krisensituation mehr Europa brauchen und eine Verständigung über unsere Kernpolitik.

Es ist völlig logisch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine vernünftige Energiepolitik nur gestalten können, wenn wir uns auch über eine gemeinsame Energieaußenpolitik, über Verträge mit Drittstaaten verständigen. Insofern, bei allem Verständnis und bei aller Sympathie, dass man sagt, okay, lieber das kleinste Niveau akzeptieren als gar nichts zu haben, wollen wir aber doch durchsetzen, dass es mehr Verbindlichkeit in diesem Gesetzgebungsvorschlag gibt. Wir wollen, dass die Kommission verpflichtend unterrichtet werden muss und dass die Kommission an den Verhandlungen teilnimmt. Das ist das Minimum, damit wir sicherstellen können Eine europäische Energieaußenpolitik wird auch wirklich praktiziert, und die Mitgliedstaaten machen nicht ihren Striemel wie bisher. Wir werden diese Anträge morgen stellen und hoffen, Ihre Unterstützung zu finden, damit wir den Rat auch ein bisschen mehr in die Schranken weisen können. Herr Kommissar, ich hoffe natürlich auch, dass Sie das, was Sie zum Schluss angesprochen haben, wirklich ernst nehmen, die Überprüfung der Verhaltensweisen des Rats in der Zukunft, damit wir eine vernünftige Revision auf die Schiene stellen können.